Mais c'est en camp de concentration que vit aujourd'hui un Ouïgour sur neuf, un million de personnes en tout.

Nous devons aussi rappeler aux dirigeants chinois qu'il n'y a pas de vraie puissance sans responsabilité. Ce monde a besoin de la Chine car, sans elle, il n'y a pas d'espoir d'endiguer l'anarchie de la scène internationale, ni d'en revenir aux compromis négociés sans lesquels il n'y a pas de stabilité.

Mais dans l'oubli des droits de l'homme, vous n'aurez pas la paix intérieure et ne pourrez donc pas contribuer à la stabilité internationale.